Ja, hvala. Se strinjam. Ta vprašanja so resna, še bolj pa je resna podnebna kriza, in kar me moti, je to, da o podnebni krizi se pogovarjamo že od začetka tisočletja, ampak ker so vlade alarme do zdaj ignorirale, smo prišli do tega, da v svetu leta dva tisoč devetnajst, porabimo za štirideset odstotkov več premoga, kot smo ga leta dva tisoč, ne. To je stanje, to je razkorak med govorico in med tem, kar se dela. In pri tej vladi sem začel opažati podobne vzorce na teh primerih, ki sem jih naštel. Pač ni pripravljenosti za resno razpravo, kaj šele za dejanja. Zdaj jaz se ... Me veseli, da, se strinjate, da bo treba TEŠ zapreti, ampak kar rabimo, je časovnica in načrt in tega ne bo naredil - po mojem nihče drug kot vlada. Sami ste, prej dejali, da je MOP pripravil ambiciozne, podnebne cilje. Jaz sem pa dobil informacijo, ko sem se pripravljal na tole vprašanje - videl sem v informaciji, vladnega Odbora za gospodarstvo, da je bilo to podnebno poročilo, če se temu tako reče, že drugič prestavljeno s te seje. Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za gospodarstvo naj bi imeli neke pomisleke glede teh ciljev in me zanima, če bi lahko to videli, da vidimo kaj noter piše, kaj so ti zadržki, in drugič, mislim, da je to dobra osnova za razpravo o podnebni politiki v državnem zboru, ki je po mojem nujna. Kot sem zadnjič rekel na televiziji, ogromno se govori o migracijah v tej državi. Ampak mene recimo kot predstavnika milenijske generacije bistveno bolj kot migracije zadevajo in ogrožajo podnebne spremembe. Jaz ne bi želel čez dvajset let živeti v svetu, polnem vonj, lakot, suš, podnebnih nesreč, razpadajočih naravnih sistemov in tako naprej. In zato vas še enkrat pozivam, tako vlado, kot državni zbor, da se o teh zadevah začnemo resno pogovarjati in da od besed končno preidemo tudi k dejanjem. Kar se tiče ocene, NIPN-ja, jaz se ne bi strinjal z vami, gospod premier, da je to brezpredmetno. Mislim, da je to relevantno in to dvakrat, prvič zaradi tega, ker smo na strokovni ravni pogoreli, in drugič, ker smo na strokovni ravni pogoreli pred celo Evropo. Naš moto bi moral biti nekako nismo največji, zato bomo pa najboljši, ampak očitno je tisti drugi del ravno obraten. Hvala.